Nu cred că atunci când este vorba de interesele cetățenilor europeni și acestea țin de un domeniu în care Europa nu este eficientă, este dimpotrivă deficitară, pentru că nu ajunge să asigure standardele de sănătate tuturor cetățenilor săi, accesul la medicamente generice la prețuri rezonabile poate da o șansă cetățenilor europeni. Cred că în mod greșit se încearcă politizarea acestui subiect, pentru că nu există nimic politic, decât politica celor pe care îi reprezinți, și de aceea salut adoptarea acestui raport de către Parlament, care, în opinia mea, dă dovadă de o înaltă responsabilitate față de sănătatea cetățeanului european și față de accesul acestuia la medicamente care îi pot sprijini beneficiile.